Én nagyon örültem a felszólalásának, tényleg minden szavával azonosulni tudok, minthogy nagyrészt egybecseng, sőt szerintem teljesen egybecsengett mindazzal, amit Timmermans úr is mondott. De kérdezem Öntől tisztelettel, hogy ugyanezeket szokták Önök mondani a saját néppárti csoportjukon belül annak a Fidesznek, amelyik Magyarországon egy olyan kormányt működtet, amelyiknek a vezetője kitartóan illiberális demokráciáról beszél. Amelyik bizonyítottan százával küldte politikai okokból kényszernyugdíjba a bírákat, és aki bizonyítottan zavaros hátterű hatósági vezetőket nevez ki, illetve tart hivatalban.